forseti vill geta þess að hann gerir ráð fyrir atkvæðagreiðslum um afbrigði klukkan ellefu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnum